Danas smo puno razgovarali o vojnim sposobnostima, ali svatko tko je radio u obrambenom planiranju koji je pripremio jedan strategijski pregled obrane zna da to dolazi tek na kraju procesa, da prvo se moraju utvrditi koje su ugroze, dakle jedan threat assessment, a onda iz toga proizlaze misije i zadaće oružanih snaga, a iz toga onda proizlaze koje su vojne sposobnosti koje želimo razvijati ili koje želimo možda zajednički razvijati. Zato mislim da je izuzetno bitno da Europa dobije jedan white paper, jednu bijelu knjigu koja će I na toj najvišoj političkoj razini doista definirati precizno koje su te ugroze koje Europa doživljava da su zajedničke i koje onda traže jednu zajedničku europsku

Zato to su moja očekivanja za prosinac kada će premijeri u Vijeću morati i na ova pitanja odgovoriti.